herra forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um tekjuskatt í frumvarpi þessu eru lagðar til afturvirkar breytingar á lögum um tekjuskatt í þeim skilningi að þær ganga út á hækkun á viðmiðunarfjárhæðum vaxtabóta sem koma til útgreiðslu á þessu ári

á undanförnum mánuðum hás vaxtakostnaðar og af fleiri ástæðum hefur vaxtabyrði heimilanna vaxið gríðarlega

og er þessari aðgerð sem er einskiptisaðgerð og hluti af

aðstoða heimili og atvinnulíf í erfiðleikunum ætlað að létta undir með heimilunum sérstaklega við álagningu skatta á árinu

átta hámarksupphæð greiddra vaxta sem mynda viðmiðunarfjárhæðina eða andlagið og er grunnur vaxtabótanna svo og vaxtabótanna sjálfra verður hækkuð um tuttugu og fimm prósent

sem varð samkvæmt forsendum fjárlaga ársins tvö þúsund og níu samtals munu því vaxtabætur hækka milli ára um þrjátíu og tvö prósent frá því sem gilti við ákvörðun þeirra á árinu tvö þúsund og átta kostnaður af þessari breytingu er áætlaður um tveir milljarðar króna verði frumvarpið að lögum má búast við að vaxtabótaþegum fjölgi um tæp tvö prósent umfram það sem annars hefði orðið samhliða því að meðalbætur hækka um nálægt tuttugu og fimm prósent þá munu hámarksbætur einstaklinga hækka úr tæpum hundrað níutíu þúsund krónur í rúmar tvö hundruð þrjátíu og sjö þúsund krónur eða um fjörutíu og sjö þúsund krónur hámarksbætur einstæðra foreldra munu hækka úr tæpum tvö hundruð fjörutíu og fimm þúsund krónur í rúmar þrjú hundruð og fimm þúsund krónur eða um sextíu þúsund krónur og hámarksbætur hjóna og sambúðarfólks munu hækka úr rúmlega þrjú hundruð og fjórtán þúsund krónur í rúmar þrjú hundruð níutíu þúsund krónur eða um sjötíu og sex þúsund krónur að sjálfsögðu er þessi niðurstaða óvissu háð af mörgum ástæðum og sú óvissa er meiri nú en oftast áður vegna ástæðna sem allir þekkja og þarf ekki að fara í grafgötur um ekki er gert ráð fyrir þessum viðbótar útgjöldum í fjárlögum fyrir árið tvö þúsund og níu en reiknað er með að vaxtabætur nemi um sjö komma átta milljörðum króna á þessu ári í fjárlögum yfirstandandi árs áður en tekið er tillit til þeirrar breytinga sem hér eru kynntar á móti kemur að væntanlegar skatttekjur ríkissjóðs vegna úttektar séreignarlífeyrissparnaðar munu nýtast á móti þessari útgjaldaaukningu og væntanlega gera nokkuð betur þannig að áætlanir um ríkisbúskapinn á þessu ari eiga ekki að raskast af þessum sökum og þannig hafa þessar breytingar verið kynntar þeim sem málið varðar og kynntar þeim aðilum sem við erum í samstarfi við um framvindu efnahagsmála á íslandi um þessar mundir um þetta þarf ekki að hafa fleiri orð herra forseti þessi breyting er eins einföld og hún getur verið og felur í sér þá fjórðungshækkun viðmiðunarfjárhæðar vaxtabóta sem ég hef hér gert ráð fyrir í óbreyttu kerfi að öðru leyti ég legg svo til herra forseti að frumvarpi þessu verði vísað til háttvirtrar efnahags og skattanefndar og til annarrar umræðu að aflokinni þessari